Madame la Présidente, je dois affirmer de nouveau qu'au sein des quatre corapporteurs, nous avons discuté franchement, ouvertement.

Finalement, ce qui compte, c'est le résultat et je trouve que nous l'avons fait dans un esprit constructif.

J'ai entendu certains propos qui ne peuvent émaner que de collègues qui ont à peine lu le rapport.

Il n'y a pas de différence avec la politique précédente. La méthode a changé, on a une réserve commune pour tous ces instruments, qui sont désormais fusionnés, et cela permet à la Commission de faire un meilleur travail. Nous avons essayé aussi d'accroître les prérogatives du Parlement européen. Quand on dit qu'on aurait pu faire plus en faveur du développement, je vais vous dire une chose ici, au sein de cet instrument, nous n'avons pas seulement fait le maximum, mais nous avons même essayé d'aller au delà. Si on veut consacrer davantage de fonds de développement en faveur de la politique extérieure de l'Union européenne, il faut s'adresser aux États membres qui ont fait des promesses, notamment de consacrer 0,7 à l'aide publique au développement.

Il faut aller partout là où ces promesses ne sont pas tenues. Si on veut faire de l'Union européenne un vrai facteur de développement, il faut se rendre à l'évidence que l'Union européenne, ce n'est pas seulement la Commission mais également les États membres. C'est ça, l'Union européenne.

De ce point de vue, je crois que nous avons fait un travail qui nous permet d'aborder les discussions dans le cadre du trilogue avec une hauteur de vue avec le Conseil, pour être modeste, parce que le Conseil n'a pas encore fait ses devoirs. Nous espérons qu'il les fera partout et que nos points de vue ne seront pas trop divergents.